A romló munkanélküliség, a gazdasági válság okozta nehézségek mindezt kellőképpen indokolják. A Szociális és Foglalkoztatási Bizottság véleménytevőjeként köszönetemet szeretném kifejezni Surján úrnak a jelentéstevőnek azért a professzionális munkáért, amivel a dossziékat kezelte. A Foglalkoztatási Bizottságban általam jegyzett véleményben az alábbi prioritásokat határoztuk meg korábban. Nyilván a pénzügyi és gazdasági válság polgárokra gyakorolt hatásainak mérséklésére irányuló eszközöknek adtuk a legnagyobb prioritást.

Tegnap vitát folytattunk erről az új eszközről, és remélhetőleg hamarosan a finanszírozás további részleteiről is meg tudunk állapodni. Fontosnak tartom, hogy a költségvetés hangsúlyozza az 1 A költségvetési sor alá tartozó tevékenységek és politikák finanszírozásának fontosságát.

Különösen a kis és középvállalkozások helyzetét javítani szándékozó elemeket üdvözölném, valamint azt, hogy támogatják a Progress programot, az EURES tanácsadó és információs hálózatot, a kísérleti projekteket, valamint az Európai Globalizációs és Alkalmazkodási